Cada Grupo ha resaltado diferencias, pero si un Grupo hubiera ganado al final, no hubiera sido posible un acuerdo general. Por tanto, es un buen acuerdo. A todos no hubiera gustado más, pero creo que es un acuerdo acertado y va a reforzar sin duda a los agricultores y a los consumidores.

Yo creo que es un avance importante, junto con la posibilidad de que la agricultura europea cambie hacia el modelo ecológico —una gran parte— porque solo consumimos el 55 de lo que producimos. Por tanto, hay un gran avance para poder seguir produciendo en producción ecológica.